Die ersten europäischen Spiele finden in einem Land mit einem autoritären Regime statt, das die Kritiker einsperrt. Sport sollte eigentlich verbinden und nicht Menschen trennen, er sollte Freude machen, auch im eigenen Land.

Für Dutzende Menschenrechtsaktivisten und aktivistinnen ist das nicht der Fall die sitzen im Gefängnis, nur weil sie Presse und Versammlungsfreiheit gefordert haben und weil sie Kritik an diesem Regime geäußert haben.